Oui, face à l'impossibilité d'entrer dans les eaux libyennes, nous avons misé sur un soutien aux garde côtes du pays. C'est la bonne approche.

Oui, nous devons continuer à soutenir les efforts du pays, ne pas perdre de vue que la situation est fragile et nous devons porter une attention particulière aux frontières sud du pays.

C'est pourquoi nous devons continuer à travailler avec les pays d'origine.

Qu'en est il des autres? Pour cela, effectivement, en tant qu'Union européenne, nous devons aussi continuer les efforts pour ouvrir des voies légales pour la migration. Dernière question nous ne devons pas perdre de vue des pays tels que la Tunisie et l'Égypte. Comment voyez vous le rôle de l'Égypte dans la gestion de la migration? Le pays fait des efforts.